Na sliki je moški srednjih let svetle polti. ima svetle, kratke lase, polizane nazaj z blond prameni in urejeno rjavo brado z brki. Na sliki ima zelo začuden pogled in gleda v levo. Na sliki je mlajša ženska temne polti z rjavimi dolgimi svetlečimi rjavimi negovanimi lasmi, ima tudi zelo lepo urejene rjave obrvi. V oči padejo tudi kostanjevo rjave oči, s podaljšanimi trepalnicami. Je kar močno naličena. V oči pade predvsem rdeča šminka in bolj nasmešek. Nosi pa tudi nakit, in sicer velike okrogle zlate uhane. Na sliki je starejši moški svetle polti. Na obrazu ima že kar nekaj gub. Ima bele lase, polizane nazaj in zelo močne sive obrvi. Oči ima kostanjevo rjave barve, malo tudi zelenkaste. Je zelo nasmejan, med zobmi ima presledek. Na sliki je ženska srednjih let svetle polti in rdečih lic. Ima rjave lase s svetlo rjavimi premeni, počesanimi na prečko levo. Ima urejene rjave ozke obrvi in zelo, zelo bele zobe. Ima, nosi tudi nakit, in sicer manjše uhane. Na sliki je mlada manekenka z zelo bujnimi rjavimi lasmi, počesanimi nazaj. Ima tanke, zelo urejene obrvi in vpadljive oči, saj ima močen mejkap, in sicer belosive barve. Oči ima sivkasto rjave. Obraz ima podolgovat. Zgornjo ustnico ima manjšo od spodnje. Našminkana je z roza barvo. Nosi manjše uhane. Na sliki je mlajši moški bele polti športnega videza. Nosi rdečo kapico in deluje zelo zamišljeno. Ima daljše rjavkaste lase in štrleča ušesa. Njegove oči so rjavozelene. Ima bolj špičast nos in lepo urejeno rjavo brado z brki. Na sliki je moški srednjih let svetle polti. Ima zelo bujno blond pričesko s frufrujem. Ima daljše lase. Njegove oči so modrozelene in izgleda zamišljeno, gleda v levo. Ima zelo negovano kožo in pobrito brado. Ima polne rdeče ustnice. Na sliki je moški srednjih let svetlejše polti. Ima krajšo sivo frizuro, in narejeno ima manjšo irokezo. Ima zelo okrogel obraz. Nosi očala, tako da ne vidim barve oči. Predvidevam, da ima rjave. na sliki se smeji in kaže zobe. Ima tudi sivo brado in brke. Na sliki je mlajši fant svetle polti, ki nosi črno kapico s šildom z rdečim simbolom. Ima sivkaste oči in gleda v levo. Njegov obraz je bolj podolgovat, izstopa kozja bradica. Ima daljše rjave lase. Na sliki je mlajša ženska svetle polti. Izgleda, kot da je ravno prišla iz vode, saj ima nazaj polizane črne dolge lase. Na njih je še nekaj mivke. Ima visoko čelo in lepo oblikovane ozke obrvi. Ima lepe zelene oči in zelo lep nasmeh z belimi poravnanimi zobmi.